Biodiversität und Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen. Wenn wir in Paris ambitionierte Ziele für den Klimaschutz gesetzt haben, ist es nun an der Zeit, einen klaren Fahrplan für mehr Biodiversität zu gestalten. Dafür brauchen wir ein starkes Signal der EU in Kunming. Dazu gehört, sich weltweit für eine nachhaltig geführte Land und Forstwirtschaft einzusetzen, denn diese leistet einen großen Beitrag zu Artenvielfalt, Lebensräumen und Ökosystemen und hat das Potenzial, die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Ich halte es dagegen nicht für sinnvoll, Ziele um der Ziele willen zu setzen und Symbolpolitik zu betreiben. Bei allen Maßnahmen ob national, europaweit oder international muss bessere Rechtsetzung das oberste Gebot sein.

Deshalb plädiere ich für die Vernunft des Hauses, sich für sinnvolle Maßnahmen auf Basis von umfassenden Folgenabschätzungen einzusetzen.